Plutôt que de rendre compte de leurs crimes, les gouvernements veulent faire taire les voix qui s'élèvent. Nous devons opposer à cela notre attachement intact à des démocraties ouvertes, transparentes et responsables de leurs actes. C'est son courage qui est jugé aujourd'hui. Si nous acceptons d'extrader Assange, nous extraderons demain tous ceux qui publient des informations sensibles les journalistes du du